Az euróstabilitás kérdése, a válságkezelési mechanizmus megoldása a legfontosabb operatív feladataink egy olyan növekedés elindításával, amely új munkahelyeket teremt, ezzel egy időben a tagállami államadósságokat csökkenti, minden tagállam egyetért. Ezen feladatok megoldása azonban nem akadályozhat meg bennünket abban, hogy eltoljunk olyan kérdéseket, olyan stratégiai kérdések tárgyalását, mint az innováció, ami decemberben már megtörtént. A következő, februári csúcs alkalmas lesz arra, hogy fontos stratégiai döntések szülessenek meg olyan fontos témában, mint az energia. A magyar elnökség megkezdte az energiacsúcs előkészítését. A legfontosabb szabályok már megszülettek az elmúlt évben.